Parlament wielokrotnie wyrażał swoje gorące poparcie dla kontynuacji pomocy żywnościowej w okresie kolejnej perspektywy finansowej.

oraz do utrzymania rocznego poziomu środków w wysokości 500 mln euro, by zagwarantować, że osób zależnych od pomocy żywnościowej nie dotknie niedostatek żywności.

Pytanie to dotyczyło przyszłości programu w okresie kolejnej perspektywy finansowej. Komisarz Andor, udzielając odpowiedzi na to pytanie, stwierdził, że w ramach kolejnej perspektywy finansowej program dystrybucji żywności powinien być finansowany z tytułu heading pierwszego budżetu, gdzie jego umieszczenie zdaniem komisarza najlepiej przyczyniłoby się do realizacji celu strategii Europa 2020,

Komisarz podkreślił, że Komisja w odpowiednim czasie skorzysta ze swojego prawa inicjatywy ustawodawczej i włączy kwestię przyszłości programu do negocjacji budżetowych.